Domnule președinte, din 2013, Curtea de Conturi Europeană nu a mai făcut niciun raport special cu privire la situația conflictelor de interese la agențiile care lucrează cu industriile și aici mă refer la industria alimentară, chimică, a medicamentelor, aviatică sau a căilor ferate. Există situații în care testarea pentru aprobarea în vederea comercializării pe piața europeană a produselor acestor industrii este dată de grupuri de experți din care fac parte inclusiv foști angajați ai companiilor care au produs acele produse pentru care se cere aprobarea de comercializare. Ori, astfel de situații sunt inadmisibile fiindcă există riscul lipsei de imparțialitate în evaluarea produselor acestor companii.